Susțin importanța sancționării tuturor acestor derapaje, indiferent că vorbim de membri mai noi sau mai vechi ai UE. În unele state, spre exemplu, cetățenilor le este încălcat dreptul la libertatea de mișcare și ședere, concomitent cu încălcarea dreptului fundamental la muncă. Este un fapt îngrijorător, care afectează și cetățeni din țara mea, România, și contravine drepturilor fundamentale și legislației Uniunii, iar aceasta fără ca UE să sancționeze imediat practicile discriminatorii. Închei prin a mi exprima îngrijorarea cu privire la o altă comunitate, stigmatizată de multe ori pe baza stereotipurilor etnice în țări cu o îndelungată tradiție democratică comunitățile de romi din Europa sunt evacuate forțat și relocate, fără a li se oferi o alternativă viabilă, în condițiile în care toți declarăm public sprijinul pentru integrarea acestei populații.